Signor Presidente, onorevoli colleghi, il capitolo sullo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali rimane l'unico strumento che abbiamo per sollevare ed indirizzare alcune preoccupazioni. La Commissione ha iniziato un processo di riforma che certamente servirà a garantire un rispetto maggiore degli standard occupazionali ma ritengo manchi, invece, un analogo impegno sulle questioni ambientali. Le attuali proposte sul tavolo sembrano piuttosto vaghe, ad esempio manca un chiaro sistema di dispute settlement basato su sanzioni vere e proprie. Senza un sistema obbligatorio e indipendente, dove stakeholder sindacati, società civile, consumatori e difensori dei diritti umani siano in grado di presentare le proprie denunce, ogni tentativo di vincolare lo sviluppo sostenibile al commercio resterà uno sforzo inutile. In passato gli Stati Uniti hanno già utilizzato, seppur con problemi, un sistema sanzionatorio negli accordi commerciali. Io credo che bisogni ripartire da un'idea come quella, creando uno strumento nuovo e soddisfacente che, però, preveda sanzioni, come ad esempio l'applicazione di dazi economici dove si registrano tali mancanze. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi non è una relazione colma di buoni intenti, che è tipica delle campagne elettorali moderne, ma di maggior coraggio e maggior visione.